Señora presidenta, presidenta Von der Leyen, presidente Michel, los Consejos Europeos suelen generar mucha expectación y la mayoría de ellos mucha decepción y frustración. Pero este no ha sido así y les quiero felicitar por ello. Han hecho ustedes un trabajo fantástico y han conseguido un acuerdo histórico. Han tenido el coraje, por fin, de hacer lo que había que hacer. El salto cualitativo que damos en la construcción europea hace honor, por fin, a esa frase de Monnet que dice que Europa se construye en las crisis. El importe del plan es menor de lo que pedimos, pero, aun así, es importante, y yo solo espero que sea suficiente. Lo que no es suficiente es el marco financiero y ahí se han equivocado. No puede ser que, por tercera vez, volvamos a aprobar unos presupuestos inferiores a los del septenio anterior, porque las necesidades siguen siendo cada vez mayores. Y aquí no estoy hablando de las necesidades generadas por la crisis del coronavirus, porque para eso ya tenemos el plan de recuperación. Pero antes de este virus teníamos muchas necesidades y también necesitan financiarse. Estoy hablando de seguir investigando contra el cáncer o contra el Alzheimer, de seguir apoyando proyectos industriales innovadores y modos de transporte más eficientes, de ayudar a nuestros parados con formación, de ayudar a nuestros jóvenes a entrar en el mercado laboral, de luchar contra la pobreza infantil. Eso sigue ahí y también necesita unos presupuestos fuertes. Y es una pena que ese espíritu europeo que impregnó la cumbre no consiguiera hacer levantar la mirada de esa fría contabilidad. Pero vamos a sentarnos, a ver cómo lo mejoramos. En ingresos y en gastos, porque ambos son importantes. Porque estoy segura de que podemos encontrar un acuerdo y será un acuerdo sencillamente perfecto.